Der Skandal, den wir heute diskutieren, schlägt Wellen in der Öffentlichkeit. Aber die Wellen sind noch lange nicht hoch genug. Das liegt daran, dass vielen Bürgern noch immer nicht klar ist, wie umfangreich eigentlich die Daten sind, die durch ihr Nutzerverhalten den Internetkonzernen, den sozialen Medien zur Verfügung gestellt werden und was alles mit diesen Daten gemacht wird. Und ich glaube, daran müssen wir ansetzen.

Das muss eine Standardsache sein, dass jeder Nutzer das regelmäßig zur Kenntnis nimmt, was von ihm bei diesen Konzernen gespeichert ist. Und es sollte auch dokumentiert werden, welchen Nutzen die Konzerne daraus ziehen und an welche Unternehmen das verkauft wird. Deshalb kann ich nur sagen Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich jetzt endlich Taten sehen!